W moim przekonaniu Kazachstan jest krajem, z którym można prowadzić sensowną politykę pod warunkiem, że Unia będzie postępowała konsekwentnie i będzie wierna swoim wartościom.

Jeżeli nasi znajomi, nasi przyjaciele są w wiezieniu, jeżeli jest używana siła, my nie możemy traktować tej sytuacji jako normalnej. Wydaje mi się jednak, że dzisiaj Kazachstan potrzebuje by, nie tylko Unia Europejska, ale w tym wypadku w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, pokazać Kazachstanowi szansę. Mam wrażenie, że rząd Kazachstanu dzisiaj jest jeszcze gotów do przyjęcia takiej propozycji, ale ona od nas wymaga jednego głosu.

Natomiast możemy przedstawić ofertę, której stawką będą wolne media i przygotowywanie się do wolnych wyborów, które kiedyś w Kazachstanie, jak w każdym innym kraju, nastąpią.